habla mucho de la sensibilidad de este Parlamento, refuerza la confianza en las instituciones democráticas y da a entender que los diputados de esta Cámara queremos avanzar y progresar al mismo paso que lo hace la ciencia y con el mismo grado de voluntad e intensidad solidaria que lo hace la sociedad europea. No sé si hemos hecho todo demasiado bien o podíamos haber hecho alguna cosa más, pero sí que quiero despejar las dudas que puedan haberse suscitado. De lo que estoy bien seguro es de que, si cumplimos todo lo que vamos a aprobar en esta Cámara, estaremos dando más vida y estaremos evitando que en la Unión pueda cometerse algún delito de tráfico de órganos, como puede cometerse en cualquier otra latitud del planeta, lo que no es, en absoluto, el caso de la Unión Europea. Por eso, si de alguna intervención se ha podido quedar en la mente de alguien —y lo han dicho otros compañeros— alguna de esas dudas, quiero despejarla. No ha sido ese nuestro trabajo. Hemos intentado respetar la conciencia de cada uno, las dosis de ética, las dosis de moral, sin perder de vista el objetivo fundamental que ni un solo europeo se quede sin su trasplante para poder vivir, porque podemos lograr que haya más y, por tanto, menos tráfico de órganos.